Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, mon groupe se réjouit de la création de ce nouveau modèle commun de visa pour les ressortissants de pays tiers et félicite notre rapporteure pour la qualité de son travail. À la suite d'affaires retentissantes de falsification des vignettes visa de plusieurs États membres, les experts ont considéré que la sécurité du modèle dans sa forme actuelle n'était pas suffisante et donc, après analyse des types de fraudes les plus communs, ils ont proposé plusieurs améliorations.

des visas nationaux dans le système d'information sur les visas serait une bonne chose aussi pour lutter contre les falsifications dans ce domaine et renforcer la sécurité en matière de franchissement des frontières. Deuxièmement, ne pensez vous pas qu'il serait grand temps de prévoir également un modèle uniforme de cartes d'identité?

C'est source de confusion au profit des mafias et de tous ceux qui veulent utiliser une carte d'identité contrefaite.